Panie Biedroń! Póki co, to Panu bliżej do Białorusi i do Rosji, bo ci, którzy Pana popierają w wyborach, to są ci, którzy są bezpośrednimi ich spadkobiercami i ich, powiedzmy sobie, pseudowartości. Dosyć tego! Po drugie, kto z Was przeczytał ze zrozumieniem chociaż jedną ustawę reformującą sądy? Założę się, że nikt. Po dzisiejszej debacie uważam, że tak się nie stało. Pani komisarz Jourova! Mówi Pani, Państwo to mówicie, że trzeba słuchać sędziów. Kiedy Pani przyjedzie do Polski i porozmawia z osobami poszkodowanymi przez wymiar sprawiedliwości?

Powiedział, że bili tak, że nie chcieli zabić. Czy Pani wie, że ja jestem również poszkodowana jako poseł na Sejm? Spalono mi biuro poselskie. Oprawca chodzi nadal na wolności, a ja z moim mężem codziennie drżymy o to, czy nie podpali naszego domu. I takich ludzi są tysiące, Pani komisarz Jourova. Kiedy Pani przyjedzie do Polski, porozmawia z tymi, którzy są poszkodowani przez wymiar sprawiedliwości? I tyle mam Pani do powiedzenia.